borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kjör embættismanna alþjóðanefnda íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins ásta möller formaður og ágúst ólafur ágústsson varaformaður íslandsdeild evrópuráðsþingsins guðfinna bjarnadóttir formaður og ellert b schram varaformaður íslandsdeild nato þingsins ragnheiður e árnadóttir formaður og ásta ragnheiður jóhannesdóttir varaformaður

árni páll árnason formaður og kjartan ólafsson varaformaður íslandsdeild vestnorræna ráðsins karl fimmti matthíasson formaður og árni johnsen varaformaður íslandsdeild þingmannanefndar efta katrín júlíusdóttir formaður og bjarni benediktsson varaformaður íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál sigurður kári kristjánsson formaður og gunnar svavarsson varaformaður íslandsdeild þings öryggis og samvinnustofnunar evrópu einar már sigurðarson formaður og pétur h blöndal